Po raz kolejny debatujemy nad aferami, po raz kolejny zastanawiamy się, czy proceder prania brudnych pieniędzy to domena tylko i wyłącznie państw tzw. Trzeciego Świata, czy to tylko Afryka, tanie raje podatkowe. Natomiast dziwnie się składa, że beneficjenci najczęściej te pieniądze albo lokują, albo wydają tutaj w Europie. Dlatego trzeba powiedzieć wyraźnie przestępcy dotychczas zawsze są krok przed demokratycznymi państwami prawa i przed służbami, które z tym procederem walczą. Żadne poszczególne państwo nie będzie w stanie poradzić sobie, jeżeli nie będzie pełnej koordynacji.

Ja mogę powiedzieć również z własnego doświadczenia, jako były minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Rzeczpospolitej Polskiej, że sukcesy służb, które nadzorowałem, w dużej mierze były sukcesami wynikającymi ze współpracy z innymi służbami, z Europolem, z Interpolem.